Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi sappiamo che lo scandalo di Cambridge Analytica ha dimostrato la facilità con la quale è possibile manipolare le opinioni dei cittadini, tracciando il loro profilo politico dai dati personali degli utenti e quanto sia altrettanto facile farne un cattivo uso per influenzare poi le scelte politiche.

Quindi pensiamo certamente alle elezioni americane e anche alla campagna della Brexit, ma pensiamo anche a molte campagne avvenute all'interno del dell'Unione europea. Noi sappiamo che oggi la politica si fa usando i social media, che la tecnologia e i sistemi informatici sono parte integrante delle nostre vite ed è per questo che abbiamo bisogno di assicurarci che chi li usa lo faccia nella legalità e sulla base di regole comuni e che sia possibile prevedere sanzioni anche pecuniarie nel caso di violazioni.

che ci sarà sicuramente utilizzando dati manipolati

Se noi quindi temiamo le influenze nelle prossime elezioni europee di queste pratiche dobbiamo riuscire a difendere il nostro spazio pubblico non solo con queste linee guida, con le norme e le sanzioni, ma dobbiamo anche usare una forte attività politica. Su questo, non solo la Commissione ma tutti i nostri gruppi, i nostri partiti e i nostri paesi devono lavorare perché non sia possibile che azioni di influenza ingannevole modifichino i risultati delle prossime leggi elettorali.